Für die Arktispolitik heißt das Wir müssen sehen, dass die Anrainer die Region selbst entwickeln wollen, aber auch, dass sie offen sind für eine Kooperation. Sie wollen keine neuen Verträge, aber sie wollen existierende Regelverträge weiterentwickeln. Klimawandel und Welthandelsströme sind nicht nur Risiken, sondern sie sind auch Chancen. Für die Arktis heißt das Die EU hat die Chance einer verstärkten Kooperation und Entwicklung. Denn niemand kann den Auswirkungen des Klimawandels alleine begegnen, und niemand kann das Potenzial der Arktisregion alleine entwickeln. Außerdem hat die Europäische Union ein nachhaltiges Interesse an sicherer Entwicklung